Il s'agit uniquement de réactualiser un paragraphe qui faisait état d'une réunion qui devait se passer et qui ne s'est pas passée. C'est simplement factuel, donc je ne pense pas que ça soulèvera de problème.